Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich ebenfalls herzlich bedanken zunächst einmal bei der Ko Berichterstatterin Elisa Ferreira. Ein liberaler Verfasser, eine sozialdemokratische Verfasserin haben einen Text vorgelegt, der eine gute Grundlage war für die Beratungen mit den Schattenberichterstattern der anderen Fraktionen. Wir danken den Anregungen, die auch heute in der Debatte deutlich geworden sind.

Das war mit der bewegendste Moment, als die armen Menschen bei uns im Ausschuss waren, die persönliche Nachteile dafür erleiden müssen, dass sie das Gemeinwohl hier vertreten haben.

Auch ein einfacheres Steuersystem, wie es die OECD empfiehlt mit niedrigen Sätzen ist im Bericht enthalten, auch die verbindliche Umsetzung der OECD Empfehlungen. Es stimmt ja nicht, dass das Europäische Parlament oder die Kommission die Mitgliedstaaten daran gehindert hätte, die Steuervermeidung zu bekämpfen. Nein, die Mitgliedstaaten waren in der Vergangenheit nicht in der Lage, es alleine zu lösen.

Auch die Streitbeilegung ist vorgeschlagen.

Auch die Dokumente sind unvollständig, und keine volle Akteneinsicht war möglich.

Das ist keine Arbeitsweise, das sollte sich das Parlament nicht gefallen lassen. Wir sind direkt gewählt, wir müssen die demokratische Kontrolle vornehmen.

Gemeinsam können wir etwas bewegen, und deshalb hoffe ich, dass wir morgen auch eine breite, eine fraktionsübergreifende Mehrheit für unseren Bericht bekommen, damit wir dann mit einem starken Signal hinausgehen und sagen können Mitgliedstaaten, ihr seid jetzt aufgerufen, lasst uns einen fairen Steuerwettbewerb in Europa machen!